Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mondo ogni cinque secondi muore una persona a causa dell'esposizione all'inquinamento atmosferico ogni ora muoiono più di 700 persone. Le conseguenze di queste condizioni climatiche sono senza appello, visto che il 90 della popolazione mondiale è esposta all'inquinamento atmosferico.

Ricordo le parole del presidente americano Trump all'indomani dell'insediamento quando ritirò gli USA dall'accordo di Parigi, disse A me stanno a cuore gli interessi dei cittadini di Pittsburgh. Assurdo! A me, invece, stanno a cuore gli interessi di tutti quei miliardi di persone che non inquinano, ma subiscono gli effetti dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici. Ho un figlio dell'età della piccola Greta e uno ancora più piccolo. Ho paura che un giorno mi diranno Papà, la vostra generazione è ancora più stupida di quella precedente, quella della bomba atomica, per intenderci.